Én mindenesetre örülök, hogy ma itt van Orbán Viktor miniszterelnök úr. Európa a párbeszédről szól, és ez egy lehetőség a párbeszédre, annak ellenére, hogy azt nyilatkozta, hogy az erő előtt hajol meg és nem az érvek előtt.

Az otthoni kommunikáció meglehetősen ellentmondó részben azt mondja a kormány, hogy csak apró, technikai változások kellenek, részben azt, hogy a nemzetközi baloldali összeesküvés, a baloldal hazugságai azok, amelyekkel szemben meg kell védeni miniszterelnök úrnak Magyarországot. Magyarországot nem kell megvédenie, mert a kritikák nem Magyarországnak szólnak, hanem önnek, az ön politikájának, amely elidegeníti a partnereinket, elszigeteli az országot, rontja Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeit, és ez növeli az adósságaink felárát, rontja a forintot. Magyarország önként csatlakozott az Európai Unióhoz, nem az ereje előtt hajolt meg. Egyetértett értékeivel és a demokráciával. Demokráciát, társadalmi békét, kiegyensúlyozott kereteket a sokszínűségéhez, a természetes módon létező konfliktusok békés megoldásához, a társadalmi összetartozáshoz. Ezeket szerette volna. És épp ez a baj az alaptörvénnyel. A társadalmi konfliktusok békés megoldását garantáló intézmények függetlenségét ássa alá ugyanis, ezért nem apró hiba, hanem a demokrácia elleni merénylet az adatvédelmi ombudsman hivatalának idő előtti felszámolása, a Legfelsőbb Bíróság független és kritikus elnökének eltávolítása, ahogy az Alkotmánybíróság kompetenciájának beszűkítése, a szegények megbélyegzése, bűnözőként kezelése, a közmédia kormányzati kontrollja. Demokratikus fékek és ellensúlyok nélkül társadalmi robbanás fenyeget.

Kiegyensúlyozottan tudósít e az itteni vitáról?